minister za zdravje, spoštovani vsi ostali prisotni, ministri, kolegice in kolegi! Krizo pomanjkanja družinskih zdravnikov v Sloveniji uspešno in postopoma rešujemo. Stanje se sicer umirja, a se v določenih zdravstvenih domovih še vedno soočajo s pomanjkanjem družinskih zdravnikov. Določeni zdravstveni domovi krizo poskušajo rešiti tudi z zaposlovanjem zdravnikov iz tujine. Konkretno zdravstveni dom Nazarje čaka, če bo ministrstvo za zdravje odobrilo zaposlitev dveh zdravnic, specialistk za družinsko medicino iz Bosne in Hercegovine. Zato vas na kratko, gospod minister, sprašujem: Ali je komisija, ki odloča o primernosti zaposlovanja zdravnikov iz drugih držav, že začela z delom? In, kdaj lahko pričakujemo prve odločitve s strani te komisije? Najlepša hvala.